hoe groot de schade is en wat er nodig is voor de wederopbouw. En inderdaad, het Solidariteitsfonds biedt een mogelijkheid om mensen op de eilanden weer verder op weg te helpen.